Le pourcentage d'augmentation du budget du Parlement devrait, selon moi, compte non tenu de la pondération des salaires, des besoins nouveaux, des circonstances exceptionnelles, être aligné sur le taux d'inflation. Quand je vois que les crédits pour les rémunérations du personnel augmentent de près de 6 l'année prochaine, je m'interroge, soit sur la qualité des prévisions en matière d'inflation, soit sur ce qui nous est caché dans cette augmentation. Deux autres points me préoccupent plus particulièrement. Je suis préoccupé par les intentions du Parlement d'accroître ses activités et sa présence diplomatique dans un certain nombre de pays, notamment l'Indonésie et l'Éthiopie. Plus fondamentalement, alors même qu'il y a des ambassades des États membres de l'Union européenne dans ces pays et une représentation, souvent coûteuse d'ailleurs, du Service européen pour l'action extérieure, j'ai du mal à imaginer la valeur ajoutée de telles implantations pour le Parlement. Je ne suis, par ailleurs, pas enthousiaste, contrairement à mon collègue M. Maňka, en ce qui concerne la multiplication des centres d'expérience européens, des espèces de mini Parlamentariums qu'on veut installer dans tous les pays de l'Union européenne. Il est certes impératif, et je le reconnais, de mettre en place des mécanismes performants pour informer les citoyens sur le travail du Parlement et sur les priorités qu'il défend, mais je préfère investir dans les personnes que dans la pierre, la brique ou le béton. Investissons dans les journalistes et le rendement sera bien meilleur que la multiplication des briques.